Die kant moet het dus niet op. Ook de scheepvaart kan niet langer buiten spel blijven. Ik verkies een mondiale regeling maar ik steun ook wel de stok achter de deur die nu is opgenomen in de tekst. De scheepvaartsector heeft tot 2021 de tijd om in het kader van de Internationale Maritieme Organisatie tot een wereldwijde afspraak te komen voor de reductie van CO2, maar gaat dat niet lukken, dan gaat de Europese Unie dat oppakken.